Señor presidente, señora representante del Consejo, la implementación del acuerdo de paz con Colombia requiere tener una visión a largo plazo. Es, desde luego, un camino lleno de dificultades y de constantes riesgos. Por eso, hace falta esta visión y ese horizonte en una perspectiva larga. Quiero resaltar la importancia del apoyo financiero de la Unión Europea, en particular el dirigido a las áreas de reincorporación y desarrollo rural, y celebro, además, que se haya anunciado, por parte de la alta representante, un nuevo programa para seguir apoyando financieramente a los que en su día decidieron dejar las armas y vienen manteniendo con firmeza ese compromiso. Por otra parte, tal y como está haciendo el Gobierno colombiano, es indispensable fortalecer las medidas para garantizar la seguridad de los líderes políticos y sociales que están siendo ahora amenazados y llevar adelante y ante la justicia a quienes violentan la paz y la ley. Colombia tiene todo nuestro apoyo. Se trata de un socio comercial muy importante para la Unión Europea y, desde luego, un aliado imprescindible en la lucha contra el cambio climático y la protección adicional del medio ambiente. El Consejo de Seguridad y la propia alta comisaria han afirmado ⸻y yo creo, también⸻ que, a pesar de todas las dificultades, la implementación del acuerdo avanza. Avanza y lo hace sólidamente. Desde aquí quiero felicitar y reconocer públicamente el enorme esfuerzo que están haciendo el presidente Duque y su Gobierno. Colombia cuenta y va a seguir contando con todo nuestro compromiso. Para terminar, señores del Consejo, me gustaría llamar la atención sobre un asunto importante que deben tratar con la alta representante, que no está en esta Cámara hoy. Ayer acabó en Venezuela el diálogo facilitado por Noruega con una nueva artimaña de Maduro, que solo ha contado con una insignificante facción de la oposición. Se dijo que si eso ocurría habría sanciones. Es el momento de tomar esa decisión. Es el momento de incrementar las sanciones contra este régimen corrupto que vulnera sin descanso los derechos humanos.